Cu toate acestea, aceste principii trebuie corelate cu imperativul reciprocității și cu necesitatea respectării normelor internaționale. Susțin, astfel, propunerea Comisiei de a oferi o soluție la problema ridicată de beneficiile aferente tarifelor special impuse, în condițiile neratificării de către unele state a acordurilor de parteneriat economic cu Uniunea Europeană. Totodată, aceste măsuri pot conduce la impulsionarea decidenților din statele vizate, în direcția adoptării acestor documente. Măsura are potențialul de a rezolva așa cum o arată și poziția Comisiei problema tratamentului egal al diferitelor state în lumina legislației și a acordurilor Organizației Mondiale a Comerțului. Nu în ultimul rând, decizia are potențialul de a stimula dezvoltarea comerțului Uniunii în aceste regiuni și de a promova influența Uniunii Europene ca actor global.